frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist og meðferðarheimila fyrir börn aðdragandi þessa máls er þingmönnum væntanlega vel kunnur mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu undanfarnar vikur m aðbúnað barna á árum áður á vist og meðferðarheimilum á vegum ríkisins fram hafa komið ákveðnar vísbendingar um að ríkisvaldið kunni að hafa brugðist þeirri frumskyldu sinni að standa vörð um velferð barna og ungmenna telur ríkisstjórnin því að henni sé skylt að hlutast til um ítarlega rannsókn á því sem átti sér stað á tilteknum vistheimilum á árum áður með það fyrir augum fyrst og fremst að leiða hið sanna í ljós ríkisstjórnin ákvað því á fundi sínum þrettánda febrúar síðastliðinn að láta fara fram rannsókn á því hvernig rekstri vistheimilisins breiðavíkur var háttað á árabilinu nítján hundruð fimmtíu til nítján hundruð áttatíu og eftir atvikum hliðstæðra stofnana og sérskóla þar sem börn dvöldu jafnframt var ákveðið að veita þeim sem þess óska sérfræðilega aðstoð við að takast á við minningar um þungbæra reynslu af dvöl á slíkum heimilum frumvarp þetta er lagt fram til að skapa nauðsynlega lagalega umgerð um rannsókn þá sem ákveðið hefur verið að fari fram

aðgang að upplýsingum og varðveita nauðsynlegan trúnað um störf hennar samkvæmt frumvarpinu eru markmið rannsóknarinnar að lýsa starfsemi viðkomandi stofnunar leitast við að staðreynda hvort börn sem þar voru vistuð hafi sætt illri meðferð eða jafnvel ofbeldi lýsa því hvernig opinberu eftirliti með viðkomandi starfsemi var háttað og leggja grundvöll að tillögum til stjórnvalda um frekari viðbrögð ef ástæða þykir til verði frumvarpið að lögum mun forsætisráðherra skipa nefndina og setja henni erindisbréf þar sem afmarkað verður nánar til hvaða stofnunar rannsókn mun taka og það tímabil sem til skoðunar er áformað er að fyrst um sinn verði nefndinni eingöngu falið að kanna starfsemi vistheimilisins breiðavíkur

lagaramminn sem lagður er til er þó það almennur að ef ástæða þykir til verður hægt að fela nefnd sem skipuð er á grundvelli laganna rannsókn á öðrum vist og meðferðarheimilum sem störfuðu á árum áður

taki ekki til stofnana sem starfandi eru við gildistöku laganna frú forseti

dapurlegu tilefni ég ætla ekki að hafa fleiri orð um frumvarpið að sinni en ég hygg að það njóti velvildar í öllum þingflokkum ég legg til að svo mæltu virðulegi forseti að frumvarpi þessu verði vísað til annarrar umræðu